Herr Präsident! Gemeinsame und verbesserte Sicherheitsmerkmale für alle Personalausweise sind sinnvoll, denn sie erhöhen die Fälschungssicherheit und sie verhindern Missbrauch. Ich möchte Kollegen Deprez für seine geleistete Arbeit sehr herzlich danken. Er hat viele Positionen des Parlaments im Trilog erfolgreich vertreten. Die Verordnung enthält eine ganze Reihe von Punkten, mit denen ich inhaltlich übereinstimme. Leider gibt es jedoch eine fundamentale Frage, die ich, die meine Fraktion am Trilog Ergebnis nicht unterstützen kann das ist die verpflichtende Abnahme von Fingerabdrücken aller Bürgerinnen und Bürger. Biometrische Daten sind bekanntlich sensibel jede Speicherung dieser Daten stellt einen Eingriff in die Grundrechte dar. Von dieser Verordnung werden bis zu 370 Millionen Bürgerinnen und Bürger neu betroffen. Daher muss gut begründet werden, warum dieser Eingriff verhältnismäßig und notwendig ist. Ich sage Nein, die verpflichtende Speicherung der Fingerabdrücke zusätzlich zum biometrischen Foto ist weder verhältnismäßig noch notwendig. Auch die Agentur für Grundrechte und der Europäische Datenschutzbeauftragte sagen das. Deshalb sollte jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden können, ob er die Fingerabdrücke seiner Bürger auf dem Ausweis speichert oder nicht. Dies war und ist die Position unserer Fraktion. Dies war ebenso die Position des Parlaments, und leider ist sie im Trilog aufgegeben worden. Die Mitgliedstaaten, die bereits jetzt die Fingerabdrücke ihrer Bürger speichern, sollen es auch weiter tun können. Ja, aber wir sollten es den Innenministern nicht zu einfach machen, derart weitweichende Grundrechtseingriffe, die die große Mehrheit unserer Mitgliedstaaten betreffen, einfach mal so über Brüssel vorzunehmen. Wenn die Innenminister dies wollen, dann sollten sie es doch zu Hause erklären und vertreten. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen daher, morgen für die optionale Lösung zu stimmen.